Hvala za besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi. Moram reči, da sem danes ob tej razpravi o tem tej noveli zakona izjemno žalosten, tudi ogorčen. Strinjam se s kolegom Janijem Möderndorferjem, trenutno ga ni, ga ne vidim, rekel je, da je besen. Ja, danes, gospe in gospodje, je spet poteptana socialna država. Danes se spet z uveljavitvijo tega zakona, napovedali ste sprejem, da ga boste podprli, mi ne, se spet krši drugi člen slovenske ustave, da je Republika Slovenija pravna in socialna država. Ali res, gospe in gospodje? A je država socialna, če je na primer na eni strani ima tri milijarde denarja za socialne transfere, ampak najranljivejše skupine državljank in državljanov do tega denarja ne morejo, ker je sistem tako kompleksen, tako zapleten, tako nerazumljiv, kot ste sami navajali. Samo ponavljam in rezimiram za vami, nekaterimi poslanci, ki ste predstavljali stališča vaših poslanskih skupin. Še naprej, kolega Jani Möderndorfer je vprašal za govornico, kdo je kriv. To navadno se to v tej državi in v tem parlamentu ne sprašujemo, ampak čas je, drage kolegice in kolegi, da se vprašamo, jaz bom malo bolj diplomatsko obrnil, kdo je odgovoren, kdo bo odgovarjal, kdo bo sankcioniran za to? Mi nimamo moči, politične moči, smo opozicija. Ampak zaradi tega, ker ni odgovorov na ta vprašanja, ker ne zaupamo, oprostite, tej vladi in tej koaliciji, v kateri sedi kompletna prejšnja vlada, zato smo zapustili pogajanja in zaradi tega zdaj, včeraj gospod Šarec toči krokodilje solze, ker smo šli ven, ker nismo in ker ne zaupamo. Ampak toliko svobode nam pa dovolite, da se o tem odločamo sami. In če sem pri svobodi, gospod Jani Möderndorfer, mi smo svobodni, svobodno se odločimo, ali bomo vložili amandmaje ali jih ne bomo vložili. Da bi jih morali deset namesto tri, kolega Tonin je razložil za tiste, ki pač še ne poznajo, ne poznate parlamentarne procedure, kako zadeva gre. Jaz tukaj branim njegovo ministrico, sedanjo iz SMC vrst, ki ki ki ji ni enostavno, drugače bi najbrž bila tukaj. Eni. In težko proti svoji bivši kolegici reče, da nas je zavajala. Ja, tudi nas v Novi Sloveniji. Zakaj? Ker smo vlekli analogijo, aha, informativni izračun za socialne pravice z informativnim izračunom dohodnine. Bili smo zraven, ko smo ga delali. Bili smo zraven, ko nam ga je predstavil pokojni doktor Andrej Bajuk. A si kdo danes upa glasovati o umiku informativnega izračuna dohodnine? Nihče. Ker je komfort, ker dobim informativni izračun, potrebujem tri minute, da ga preletim, ga dam v arhiv in država vse ostalo napravi opravi namesto, razen razliko moram samo doplačati, če mi to pokaže informativni izračun. In smo analogno pričakovali, pa smo rekli, vau, to pa je nekaj dobrega, kar ministrica predlaga. In kaj smo ugotovili? Bil je, oprostite izrazu, predvolilni nateg, pa ne ne nas poslancev, najranljivejših socialnih skupin, ki so rekli: "No, vendar bomo enkrat dobili neki papir, kjer bo pisalo, kakšne pravice mi pripadajo." Pa tudi samo da da želim za za javnost povedati, kaj pa je to ta informativni izračun berem s portala Ministrstva za delo: "Konec leta dva sedemnajst je bila sprejeta novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki daje pravno podlago za začetek izdajanja tako imenovanih informativnih izračunov, s katerimi bi bili vsi prejemniki pravic in subvencij po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev že pred izdajo odločbe seznanjeni z vsemi z vsemi za odločitev pomembnimi dejstvi in tudi z višino posameznih pravic, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji. Zakon predvideva tudi uvedbo avtomatičnega informativnega izračuna." In zdaj vi s tem zakonom ta avtomatični informativni izračun, ki so ga najranljivejše skupine, tisti, ki so na robu te družbe, najbolj čakali, vi zdaj to umikate. Jaz moram tukaj informatike - kdorkoli že to dela, nobenega ne poznam - vzeti v bran. Mi v Sloveniji generalno imamo dobre informatike, imamo dobre fakultete, za te na tem področju pa res imamo dobre fakultete, ki ki ki izobražujejo izjemne inženirje "softveraše", po domače rečeno, in tako naprej. In ne njih napadati! Če vi natančno ne znate definirati problema, ga noben programer ne bo znal sprogramirati; delal sem na tem četrt stoletja. Da nekdo pravi: "Ja, osemintrideset različnih virov podatkov, baz podatkov, veste, to je veliki problem ..." Jaz ne razumem, ker če kje je problem? Da je premalo baz? A osemintrideset, je da je preveč? Lepo vas prosim! Ne farbati ljudi! Pa da pa da pa da sistem, kot mediji poročajo, mrkne zaradi reorganizacije centrov za socialno delo. Lepo vas prosim! Nekoč sem bil v gospodarski korporaciji, šest tisoč petsto zaposlenih, čez božično-novoletne praznike smo zamenjali hardver in softver. To je bilo v času "mainframov", dinozavrov, ker je bilo to osem ton opreme; pa ne bom zdaj o zgodovini, glejmo naprej. A kako bomo gledali naprej, če so vas nekaterih polna usta o tej birokratizaciji! Eh, dragi ljudje, dejanja štejejo, ne leporečje in populizem. In res sem razočaran. Ko gre za socialna vprašanja, sem tako sem razočaran, da da da da ne vem, kaj naj rečem ljudem, ki pridejo tam iz neke male vasi k meni v poslansko pisarno, pa mi nekaj prinesejo, neko odločbo, ki je tako komplicirano zapisana, da se jaz moram skoncentrirati, da potem to temu, ki ki je komaj čakal, da dobi nekaj fičnikov, da da mu razložim, da v odločbi piše, da ne bo dobil, zato ker ima tam neko krpico zemlje; pa pustimo, to je zdaj druga stvar. A je možno, kolegice in kolegi, da mi danes ta zakon zavrnemo? A smo mi Državni zbor ali smo mi podaljšek Vlade, ki kimamo Vladi? To je zdaj ključna odločitev, to je ključno vprašanje. Če bo Vlada rekla, ej, veste kaj, ne, ne gre, informatika in tako naprej - ja, ja, seveda, ja, ja saj razumemo, da ne gre, to je kompleksno. A res? Kolega Jani je govoril o Googlu. Mi iz Nove Slovenije ne bomo problematizirali, če boste dobro plačali dobre informatike, ki bodo to rešili, ampak v roku. Ampak. Torej je nekdo ta zakon prinesel v Državni zbor in je samo vedel, da ne bo uresničljiv, ker je pa pač fajn nekaj obljubiti. No, pa dajmo vsi nekaj obljubljati! Če smo že pri sociali, pa dajmo za veliko družino pet tisoč na mesec! Pa. Dobro se sliši, a ne? Kdo pa tega ne bo podprl! Potem, ko bo pa rebalans ali pa proračun, pa bomo rekli, ja, veste, ne gre, zdaj so itak volitve mimo, pa dajmo pa dajmo to zmanjšati ali pa umakniti kot zdaj, ne, ta ta ta zakon umek določa umik informativnega izračuna. In še to, ne zdaj če jaz prav razumem, bomo tu imeli neki hibrid, malo bo avtomatični izračun, malo bo pa ročno. Ne? In in tudi ta reorganizacija centra za socialno delo, imel sem upanje, da ena od koalicijskih strank tega ne bo podprla prejšnjem mandatu, kar bi pomenilo, da zakon ne bo šel skozi. Potem so jim po mojih informacijah zagotovili neko dobro kadrovsko zasedbo. Potem so pa rekli, no ja, če bo pa naš, potem pa zakon podpremo. Nedopustno, nedopustno, gospe in gospodje. Jaz bom seveda naše amandmaje podprl, zakona pa ne.